Întrucât vorbim astăzi de o criză a bolilor netransmisibile, ce amenință atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, consider că este momentul să investim bani și timp în rezolvarea acestei probleme. Deja avem pe hârtie soluția pentru a salva milioane de oameni de la moarte prematură sau de la corvoada de a trăi cu diferite dizabilități cauzate de BNT uri. Avem nevoie de o privire de ansamblu pentru măsurarea cât mai exactă a amplorii acestei probleme și a costurilor asociate ei. Guvernele ar trebui să investească mai mult în cercetare, și nu doar la nivel național, dar și extern, în statele cu venituri mici și medii, pentru a facilita un control mai puternic al evoluției bolilor netransmisibile și a factorilor lor de risc la nivel global. M am bucurat la aflarea poziției Comisiei în această problemă și, de asemenea, mă bucură prezența domnului comisar Dalli la reuniunea ONU cu privire la prevenirea și controlul BNT urilor, deoarece avem nevoie de o poziție fermă și clară a reprezentantului nostru la această reuniune, lucru care va face ca Uniunea Europeană să fie privită ca un partener de dialog, a cărui voce să conteze la nivel mondial.